Din păcate, Uniunea este una dintre principalele destinații ale produselor provenite din braconaj. De aceea, consider că, la viitoarea conferință, Uniunea trebuie să adopte o poziție cât mai fermă împotriva formelor de comerț ilegal cu astfel de plante sau animale. Există în continuare numeroase specii care fac obiectul braconajului peste tot în lume. Cel mai cunoscut caz este cel al elefanților africani, care continuă să fie vânați pentru fildeș. Deși în majoritatea statelor există legislație care să prevină astfel de acte, implementarea ei lasă de dorit, iar, în mare parte din cazuri, obiectele provenite din activitățile de braconaj sunt destinate, din păcate, unor colecționari.